Voorzitter, ik heet de minister president van Estland, de heer Ratas, van harte welkom in dit Parlement om te debatteren over de toekomst van Europa.

Na het einde van de Sovjet Unie heeft het uit angst voor de Russische buurman aansluiting gezocht bij de NAVO en de EU. In 2004 leek de EU nog een vriendelijk, vriendschappelijk verbond.

De EU introduceerde de afgelopen jaren voorstellen voor een EU leger, een EU politiemacht en een Europese openbare aanklager, naast voorstellen voor internetcensuur en voor inperking van de vrijheid van meningsuiting.

Landen die hun bevolking willen beschermen tegen de verwoestende effecten van het opengrenzenbeleid.

Waar denkt u dat een EU leger werkelijk voor nodig is? Niet voor het beschermen van de buitengrenzen, want daar hebben we de NAVO voor. De liberalen in dit Parlement zijn de grote voorvechters van een EU leger en het waren de liberalen die de gewapende pro EU staatsgreep in de Oekraïne stonden toe te juichen.

Estland heeft in 2004 zijn soevereiniteit ingeleverd door te tekenen bij het kruisje. En u dacht dat de dreiging uit het oosten kwam? Nee, de dreiging komt uit het westen. De agressieve Ost politiek van de EU is een terugkeer naar een oude Duitse doelstelling.

Daarom raad ik de heer Ratas aan aansluiting te zoeken bij de Visegrád 4, bij het Hongarije van Viktor Orbán, dat net als Estland diep gebukt is gegaan onder communistische overheersing, bij het Italië van Matteo Salvini en het Oostenrijk van Heinz Christian Strache, want daar zijn de schellen inmiddels van de ogen gevallen. U denkt wellicht nog dat een liberale democratie staat voor een democratie waarin de vrijheden gelden die ooit zo treffend zijn verwoord in de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

Wanneer in dit Parlement gesproken wordt over liberale democratie, dan bedoelt men de socialistische heilstaat, dan bedoelt men een nieuw Sovjet imperium. En dat wil ik u in dit debat meegeven, minister president Ratas, opdat u Estland kunt leiden op de weg naar echte vrijheid en echte soevereiniteit.